Señor Presidente, quisiera felicitar a los dos ponentes por el resultado de estos acuerdos, que son muy importantes para la flota europea y, por supuesto, para la flota española. Y, por tanto, yo me congratulo y muestro el apoyo evidente a estos dos acuerdos con Liberia y con Mauritania. Creo que estos acuerdos han mejorado sustancialmente otros acuerdos y creo que vamos por el buen camino.

Lo lamento sinceramente, porque estaban en el anterior Protocolo y ahora se han visto excluidos.

También en la próxima comisión mixta de los días 30 y 31 se analizará la introducción de la categoría de arrastreros congeladores de pesca demersal.